cred că este important să mă refer întâi și întâi la raportul doamnei Trautmann care stabilește cadrul de reglementare al sectorului comunicațiilor electronice și a acoperit câteva elemente extrem de importante precum separarea funcțională, politica spectrului, utilizarea și promovarea

Apreciez faptul că separarea funcțională a fost adoptată, a fost acceptată ca o măsură extremă, ca o măsură specială. De asemenea, cred că este esențial să subliniem aici că drepturile consumatorilor trebuie protejate. De aceea și raportul domnului Harbour a abordat aceste elemente și colegul nostru Reino Paasilinna a reușit să susțină punctul de vedere al socialiștilor europeni, și anume acela că cel mai important trebuie să fie consumatorul. Este important cum sunt negociate clauzele contractuale, astfel încât orice consumator să fie protejat. În ceea ce privește neutralitatea tehnologică, este bine că, în felul acesta, este pusă la dispoziția tuturor o gamă largă de posibilități tehnice, dar vreau să subliniez internetul oferă posibilități imense